Sans doute le lobby de l'énergie est il passé par là. Mais, en tant qu'élu des régions ultrapériphériques, je refuse cette exclusion qui vise à priver les ultramarins de bénéfices en matière de qualité de l'air et de ces mesures très positives pour la santé. Est ce à dire que ces mesures ne valent que pour les continents?

Je pense qu'il eût été possible de procéder autrement, en laissant du temps, en tenant compte des caractéristiques particulières de ces régions.

C'est cela que je n'accepte pas.